Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates ist traditionsgemäß der Diskussion der Wirtschafts und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union gewidmet, neuerdings verbunden mit dem sogenannten Europäischen Semester. Doch dieses Jahr dürfte die Diskussion von der dramatischen Lage in Griechenland überschattet werden. Das Beispiel Griechenland eignet sich auch in besonderer Weise, um über eine verfehlte Wirtschafts und Finanzpolitik der Europäischen Union zu sprechen. Die weltweit dominierende Politik der Liberalisierung und Privatisierung hat die Europäische Union in ihre tiefste Krise gestürzt. Durch diese Liberalisierungspolitik sind die weltweiten Finanzmärkte, aber auch die Agrar und Rohstoffmärkte, völlig außer Kontrolle oder besser gesagt unter die Räder von Spekulanten geraten.

Diese Ungleichgewichte werden nun von Finanzspekulanten für ihre Wetten genutzt. Nicht nur Griechenland kämpft ums pure Überleben. Eine Politik, die zu solch desaströsen Ergebnissen in Griechenland und anderen Ländern etwa Portugal, Spanien, Italien geführt hat, muss grundlegend geändert, ja sie muss umgekehrt werden. Spardiktate verschärfen die wirtschaftliche Rezession, wie die negative Entwicklung der Bruttoinlandsproduktzahlen dieser Länder eindrucksvoll belegt.

Wir brauchen stattdessen Programme zur Stimulierung eines nachhaltigen Wachstums und zum Aufbau von Beschäftigung sowie Programme für Investitionen, für Umwelt und für Bildung. Eine Politik des sozialen Kahlschlags, der Aushebelung der Sozialgesetzgebung, der Einschränkung der demokratischen und parlamentarischen Grundrechte bei gleichzeitiger Stützung der Banken mit hunderten Milliarden Euro kann nur zu Empörung und sozialem Aufruhr führen. Die griechische Regierung verliert ihre politische Basis, die sie tragenden Parteien ihre Mitglieder, das Gesellschaftsgefüge gerät in Auflösung. Diese Ergebnisse der griechischen und europäischen Politik verlangen nach einem grundlegenden Wandel der EU Politik hin zu einer Politik für die Interessen der Menschen und weniger für die Interessen der Banken.

Stellen wir uns vor, die EZB würde über eine öffentliche Bank Kredite direkt an die Staaten vergeben. Diese könnten dann unter Umgehung der internationalen Finanzmärkte ihre benötigten Kredite zu zinsgünstigen Konditionen erhalten. Niemand könnte Wetten auf griechische, portugiesische oder andere Anleihen vornehmen. Der ganze Hype an den Märkten würde wegfallen. Klingt das nicht verlockend? Es bedarf nur eines Willens, diesen Schritt zu gehen.